aus diesem Bericht wirklich etwas Einheitliches zu machen.

Denn wenn wir über Verkehr sprechen, sprechen wir über zehn Millionen Arbeitskräfte in Europa, wir sprechen über 5 des Bruttoinlandsprodukts, wir sprechen im Endeffekt über das, was im Alltag fast alle Bürger angeht. Es ist also wirklich eine Kernkompetenz in der europäischen Politik. Das Weißbuch setzt die richtigen Akzente.

Wir wollten aber zuerst auch einmal ein klares Zeichen in Richtung Rat setzen.

Das Gesamte macht für uns eine effiziente Verkehrspolitik.

Wir setzen da im Vergleich zum Jahr 1990 auf minus 20 für die nächsten zehn Jahre.

Wir wollen aber auch eine bessere modale Verteilung, und wir wollen auch den städtischen Verkehr nicht unterschätzen unter Achtung der Subsidiarität.

Warum warten wir so lange, um diese umzusetzen, wenn wir wissen, dass wir da mit einfachen Beschlüssen, ohne Geld zu investieren, im Endeffekt 20 einsparen könnten? Wir teilen auch Ihre Auffassung vom einheitlichen europäischen Verkehrsraum. Wir wollen die Grenzeffekte abschaffen.

Wir wollen auch die Transporte viel effizienter gestalten. Wir wollen aber auch und ich denke hier besonders an Straßenverkehr morgen nicht den billigsten Transport auf Kosten von Gesundheit und Umwelt, sondern wir wollen korrekte Preise unter korrekten Bedingungen, was die Umwelt und auch die Menschen angeht, die dort beschäftigt sind. Das Gesamte führt natürlich dann auch dazu, dass wir in Europa mit der Kommission zusammen für ein kohärentes europäisches Verkehrsnetz plädieren. Wir wollen aber auch dort Akzente setzen. Engpässe, die wir seit Jahren kennen, müssen behoben werden. Und die Grenzeffekte müssen auch behoben werden. Das Geld ist nicht da, um einfach den Mitgliedstaaten Geld zu geben, um das zu machen, was sie sowieso bezahlen müssen. Wir wollen hier den europäischen Mehrwert, und dementsprechend wollen wir auch die Finanzierung gewährleisten. Das alles sind einige Beispiele, wie wir die Zukunft sehen.